virðulegi forseti ég mæli hér fyrir frumvarpi til laga um sjúkratryggingar tildrög frumvarpsins má rekja til stefnuyfirlýsingar ríkisstjórnarinnar frá því í maí tvö þúsund og sjö þar kemur fram að veita skuli heilbrigðisþjónustu á heimsmælikvarða hér á landi en að kostnaðargreina skuli heilbrigðisþjónustuna og taka upp blandaða fjármögnun á heilbrigðisstofnunum þar sem fjármagn fylgi sjúklingum þannig fái heilbrigðisstofnanir fjármagn í samræmi við þörf og fjölda verka skapað verði svigrúm til fjölbreytilegri rekstrarforma í heilbrigðisþjónustu meðal annars með útboðum og þjónustusamningum en jafnframt tryggt að allir hafi að henni jafnan aðgang óháð efnahag við myndun núverandi ríkisstjórnar var ennfremur samþykkt að vinna að einföldun og nútímavæðingu stjórnsýslunnar aukinni notkun á upplýsingatækni til að bæta opinbera þjónustu auka skilvirkni og einfalda samskipti milli almennings og stjórnvalda stefnan er að gera ríkisrekstur markvissari með þetta að leiðarljósi ákvað ríkisstjórnin að breyta verkaskiptingu ráðuneyta með það fyrir augum að skipa skyldum málaflokkum undir eina stjórn í þessu skyni var lögum um stjórnarráð íslands breytt á síðasta löggjafarþingi með lögum númer hundrað og níu tvö þúsund og sjö einnig voru samþykkt lög númer hundrað sextíu tvö þúsund og sjö um breytingu á lögum um almannatryggingar lögum um félagslega aðstoð lögum um sjúklingatryggingu lögum um heilbrigðisþjónustu lögum um málefni aldraðra og lögum um eftirlaun til aldraðra með þeim var verkaskiptingu heilbrigðis og tryggingamálaráðuneytisins og félagsmálaráðuneytisins breytt og fluttist hluti af verkefnum tryggingastofnunar ríkisins það er lífeyristryggingar almannatrygginga og félagsleg aðstoð ríkisins auk málefna aldraðra að undanskilinni heilbrigðisþjónustu við aldraða frá heilbrigðisráðuneyti yfir til félagsmálaráðuneytisins var nöfnum ráðuneytanna breytt til samræmis við tilflutning verkefna frumvarp það sem hér er mælt fyrir kemur í beinu framhaldi af lögum númer hundrað sextíu tvö þúsund og sjö en þar var lagður grunnur að heildarskipulagi fjármögnunar og stýringar innan heilbrigðiskerfisins með því að samþykkt var að starfrækja sérstaka stofnun undir yfirstjórn heilbrigðisráðherra sem meðal annars hefði það hlutverk eins og segir í átjándu grein laganna að annast kaup greiðslur og samninga um heilbrigðisþjónustu frumvarpið er að stofni til byggt á ákvæðum laga númer hundrað tvö þúsund og sjö um almannatryggingar og laga númer fjörutíu tvö þúsund og sjö um heilbrigðisþjónustu uppistaða frumvarpsins er annars vegar kafli um sjúkratryggingar það er fimmti kafli úr lögum um almannatryggingar sem hér stendur efnislega óbreyttur að mestu en í talsvert öðru formi og hins vegar fjórði kafli úr lögum um heilbrigðisþjónustu sem fjallar um samninga um heilbrigðisþjónustu hér eru með öðrum orðum þau nýmæli að gert er ráð fyrir að þessum lagaákvæðum sé steypt saman í einn lagabálk þar sem annars vegar er að finna þau ákvæði sem lúta að réttindum einstaklinga til bóta eða heilbrigðisþjónustu og hins vegar lagaákvæði sem lúta að aðferðum og aðgerðum við öflun og gerð samninga um endurgjald fyrir heilbrigðisþjónustu til að mæta þörfum sjúkratryggðra

við þarfir og réttindi sjúkratryggðra og snúist um það hvernig tryggja megi þjónustuna við þá með öruggum og hagkvæmum hætti gert er ráð fyrir að framkvæmd laganna muni að mestu hvíla á sjúkratryggingastofnun sérstakri stjórnsýslustofnun sem mun starfa undir yfirstjórn heilbrigðisráðherra sjúkratryggingastofnun mun því í umboði ráðherra bera annars vegar ábyrgð á framkvæmd sjúkratrygginga gagnvart einstaklingum og hins vegar fara með það hlutverk að semja við heilbrigðisstofnanir sveitarfélög sjálfseignarstofnanir fyrirtæki og einstaklinga um veitingu heilbrigðisþjónustu og endurgjald fyrir veitta þjónustu til handa sjúkratryggðum einstaklingum í samræmi við stefnumörkun ráðherra lög um heilbrigðisþjónustu fjalla annars vegar um skipulag heilbrigðisþjónustu og markmið skipulag og hlutverk stofnana ríkisins sem veita heilbrigðisþjónustu og hins vegar um ábyrgð og valdheimildir ráðherra og hlutverk hans og ráðuneytisins gagnvart þessum þjónustustofnunum ríkisins með frumvarpi því sem hér er mælt fyrir er verið að styrkja þau stjórntæki sem heilbrigðisráðherra hefur yfir að ráða samkvæmt lögum um heilbrigðisþjónustu til að ná fram stefnu og markmiðum í heilbrigðisþjónustu enn fremur fjallar frumvarpið um hvernig umboði hans til þeirra hluta skuli fyrir komið innan heilbrigðiskerfisins frumvarpið gerir ráð fyrir að gerðir verði samningar við alla þjónustuaðila innan heilbrigðiskerfisins þar sem nánar er samið um endurgjald fyrir tiltekna þjónustu magn hennar og gæði frumvarpið gerir ráð fyrir að undir öllum kringumstæðum skuli ákvörðun um gerð samninga fyrst og fremst byggð á hlutlægum og málefnalegum forsendum þar sem tekið er tillit til ákvæða laga númer fjörutíu tvö þúsund og sjö um heilbrigðisþjónustu og faglegra sjónarmiða svo sem hæfni gæða rekstrar og þjóðhagslegrar hagkvæmni kostnaðar öryggissjónarmiða viðhalds nauðsynlegrar þekkingar og jafnræðis með sérstakri skírskotun til laga númer fjörutíu og eitt tvö þúsund og sjö um landlækni gerir frumvarpið ráð fyrir öflugu og vel skipulögðu eftirliti með gæðum og öryggi þjónustunnar sem og öflugu innra og ytra eftirliti með þeim samningum sem stofnunin stendur að virðulegi forseti tilgangurinn með frumvarpi því sem hér er mælt fyrir er í fyrsta lagi að mæla fyrir með skýrum hætti um réttindi einstaklinga á íslandi til að njóta sjúkratrygginga og þar með til heilbrigðisþjónustu sem greiðist úr ríkissjóði í öðru lagi er tilgangur frumvarpsins að kveða á um hvernig staðið skuli að samningum kaupum og greiðslum hins opinbera fyrir heilbrigðisþjónustu stefnt er að því að ná markmiði ríkisstjórnarinnar um blandaða fjármögnun það er að auk fastra greiðslna til stofnana skuli fjármagn fylgja sjúklingum og að greiðslur ríkisins til veitenda heilbrigðisþjónustu séu þannig tengdar við þörf og fjölda verka markmið með frumvarpinu er að tryggja sjúkratryggðum aðgang að fullkomnustu heilbrigðisþjónustu og aðstoð sem á hverjum tíma eru tök á að veita og að allir sjúkratryggðir njóti umsaminnar þjónustu óháð efnahag þá er það markmið frumvarpsins að tryggja hámarksgæði í heilbrigðisþjónustu eftir því sem frekast er unnt á hverjum tíma í samræmi við lög um heilbrigðisþjónustu lög um réttindi sjúklinga og önnur lög eftir því sem við á en jafnframt stuðla að rekstrarlegri og þjóðhagslegri hagkvæmni þjónustunnar til lengri og skemmri tíma gert er ráð fyrir því að þessum markmiðum megi ná með því að styrkja hlutverk ríkisins sem kaupanda heilbrigðisþjónustu og að það verði gert með því að kostnaðargreina þjónustuna ásamt því að byggja upp meiri þekkingu og beita faglegum aðferðum sem sérstaklega miðast við samningagerð um kaup á heilbrigðisþjónustu og stjórnun slíkra samninga virðulegi forseti ég mun nú fara lauslega yfir helstu þætti frumvarpsins fyrstu eins og áður sagði er sjúkratryggingakafli laga númer hundrað tvö þúsund og sjö um almannatryggingar fluttur í frumvarpið og ákvæðin sett upp með öðrum hætti kveðið er skýrar á um markmið með sjúkratryggingum gildissvið laga um sjúkratryggingar er afmarkað og helstu hugtök skilgreind samanber fyrstu kafla frumvarpsins annars kveðið er á um nýja sjúkratryggingastofnun hlutverk hennar stjórn og forstjóra samanber aðra kafla hlutverk stjórnar og forstjóra eru sambærileg hlutverki stjórnar og forstjóra tryggingastofnunar ríkisins þriðja sjúkratryggingar eru skilgreindar með ítarlegri hætti en í lögum um almannatryggingar sjúkratryggingar taka til heilbrigðisþjónustu og annarrar aðstoðar sem ákveðið hefur verið með lögunum reglugerðum eða samningum að veita á kostnað ríkisins eða með greiðsluþátttöku ríkisins jafnframt taka sjúkratryggingar til bóta samkvæmt lögunum sem greiddar eru í peningum sjúkratryggðir eiga rétt til aðstoðar svo sem nánar er mælt fyrir um í lögunum fjórða ákvæði um hverjir eru sjúkratryggðir eru skýrari og ítarlegri en í lögum um almannatryggingar til dæmis er tekið mið af ákvæðum e e s samningsins um almannatryggingar samanber þriðja kafla a fimmta ákvæði um réttindi sjúkratryggðra eru efnislega óbreytt en hafa verið sett upp með öðrum hætti og orðalag gert skýrara samanber þriðja kafla b til d sjötta gert er ráð fyrir að

grein ekki er um efnislega breytingu á réttindum einstaklinga að ræða sjöunda gjaldtökuákvæði eru sett í eina grein í frumvarpinu og eru efnislega óbreytt vegna ábendinga fjármálaráðuneytisins voru ákvæðin gerð ítarlegri en ekki er verið að breyta gjaldtöku af sjúkratryggðum áttunda gert er ráð fyrir að heimilt sé að kæra ágreining um bætur til úrskurðarnefndar almannatrygginga með sama hætti og er heimilt samkvæmt lögum um almannatryggingar níundi sérstakur kafli fjórði kafli fjallar um samninga um heilbrigðisþjónustu og hlutverk sjúkratryggingastofnunarinnar að því er varðar samningagerð ákvæði og samningaheimildir heilbrigðisráðherra eru flutt úr lögum númer fjörutíu tvö þúsund og sjö um heilbrigðisþjónustu og jafnframt eru ítarlegri ákvæði um endurgjald fyrir heilbrigðisþjónustu gagnreynda þekkingu gæði og eftirlit upplýsingaskyldu vanefndir og aðgerðir vegna vanefnda og hvernig skuli fara með ágreining tíu gert er ráð fyrir að lögin öðlist gildi fyrsta september tvö þúsund og átta en eigi síðar en fyrsta júlí tvö þúsund og níu taki sjúkratryggingastofnunin við samningsgerð sem nú er í höndum heilbrigðisráðuneytisins þá er gert ráð fyrir að stofnunin taki við samningsgerð við heilbrigðisstofnanir í eigu ríkisins og samningsgerð við sveitarfélög og aðra er reka hjúkrunarheimili eigi síðar en fyrsta janúar tvö þúsund og tíu

þrettán gert er ráð fyrir að starfsmönnum tryggingastofnunar ríkisins sem hafa starfað við sjúkratryggingar almannatrygginga og eða sjúklingatryggingu og eru í starfi við gildistöku laganna skuli boðið starf hjá sjúkratryggingastofnuninni samanber ákvæði til bráðabirgða númer eitt hið sama gildir um þá starfsmenn heilbrigðisráðuneytis heilsugæslunnar og landspítala sem sinnt hafa samningsgerð og öðrum verkefnum er munu falla undir verksvið stofnunarinnar fjórtán gert er ráð fyrir að forstjóri sjúkratryggingastofnunarinnar hafi heimild til að undirbúa gildistöku laganna þar með talin að bjóða tilteknum starfsmönnum tryggingastofnunar ríkisins heilbrigðisráðuneytis og landspítala starf hjá stofnuninni frá fyrsta september tvö þúsund og átta samanber ákvæði til bráðabirgða númer tvö fimmtán gert er ráð fyrir að sjúkratryggingastofnunin taki við eignum réttindum og skyldum tryggingastofnunar ríkisins að því er varðar framkvæmd sjúkratrygginga samanber ákvæði til bráðabirgða númer þrjú sextán gert er ráð fyrir að ráðherra ákveði daggjöld vegna heilbrigðisþjónustu í hjúkrunarrýmum sjúkrahúsa

virðulegi forseti ég vil leyfa mér að vekja sérstaka athygli á því að sá kafli frumvarpsins sem fjallar um samninga um heilbrigðisþjónustu er að stofni til fjórði kafli laga númer fjörutíu tvö þúsund og sjö um heilbrigðisþjónustu sem samþykkt voru á alþingi hinn sautjánda mars tvö þúsund og sjö með fjörutíu og átta greiddum atkvæðum þingmanna úr öllum flokkum fjórtán þingmenn voru þá fjarverandi en einn sat hjá þá vil ég enn fremur leyfa mér að vekja athygli þingheims á því að jónínu nefndin svokallaða skilaði skýrslu í febrúar tvö þúsund og sex með yfirskriftinni hver geri hvað í heilbrigðisþjónustunni með áliti nefndar þáverandi heilbrigðis og tryggingamálaráðherra um endurskilgreiningu verksviða innan heilbrigðisþjónustunnar í skýrslunni segir meðal annars með leyfi forseta rannsóknir sýna að samningsbundin kaup á heilbrigðisþjónustu í stað fastrar fjármögnunar er líklegasta aðferðin til að bæta árangur og er þá jafnframt í nefnd þessari áttu sæti alþingismenn forustumenn stærstu sjúkrahúsa og faghópa innan heilbrigðisþjónustunnar og fulltrúar háskóla íslands þá tel ég rétt að geta þess að í stjórnarsáttmála ríkisstjórnar sjálfstæðisflokks og framsóknarflokks árið nítján hundruð níutíu og níu kemur fram með leyfi forseta skilja þarf á milli hlutverks ríkisins sem kaupanda þjónustu annars vegar og veitanda hennar hins vegar í því skyni að auka ráðdeild ekkert varð hins vegar úr framkvæmd á því kjörtímabili af þessu má ljóst vera að þessi hugmynd er ekki ný í sjálfu sér en hér í þessu frumvarpi hefur hugmyndin hins vegar fengið faglega og lagalega útfærslu í þeirri stefnumótunarvinnu sem tók við innan heilbrigðisráðuneytisins í kjölfar stefnuyfirlýsingar núverandi ríkisstjórnar virðulegi forseti verði þetta frumvarp að lögum er lagður grunnur að því að styrkja hlutverk ríkisins sem kaupanda heilbrigðisþjónustu og þar með þeirri kerfisbreytingu sem felur í sér aðskilnað milli kaupanda og seljenda hér á íslandi er verið að koma slíku fyrirkomulagi á til að skapa kringumstæður innan kerfisins sem í fyrsta lagi gera kerfið gegnsærra og í öðru lagi jafna þekkingarlega stöðu kaupanda og seljenda með sameiginlegri kostnaðar og gæðavitund beggja aðila þannig er knúið á um betri skilgreiningar á því hver er að gera hvað fyrir hvern og hvernig gæði þjónustunnar skuli skilgreind og verð hennar ákveðið gerðar eru kröfur um betri upplýsingar um þjónustuna sem veitt er hverju sinni magn hennar gæði og verð samningagerð um kaup og greiðslur fyrir þjónustuna er lykillinn að kostnaðargreiningu þjónustunnar samningar eru þau stjórntæki sem munu gera stjórnvöldum kleift að beita mismunandi greiðsluformum láta fjármagn fylgja sjúklingum og kalla fram fjölbreytilegri rekstrarform í heilbrigðisþjónustu þá er alveg ljóst af þessu frumvarpi að þeir ólíku verkþættir sem felast í því að greina og meta þörf fyrir heilbrigðisþjónustu afla og semja um endurgjald fyrir þjónustuna og skipuleggja og annast veitingu þjónustunnar verða betur skilgreindir og þar með langtum gegnsærri en nú er raunin virðulegi forseti ef einhver vill kenna þetta við væðingu af einhverju tagi þá á hugtakið samningavæðing þjónustunnar hér ef til vill best við frumvarpið boðar stórlega aukið gegnsæi upplýsinga hjá þeim aðilum heilbrigðisþjónustunnar sem semja um kaup og endurgjald þeim sem veita þjónustuna þeim sem nota þjónustuna og

í frumvarpinu er mælt fyrir um starfsemi sjúkratryggingastofnunar þar sem byggja á upp þekkingu og heildarsýn á það gangverk heilbrigðiskerfisins sem snýr að réttindum sjúkratryggðra og samningum um kaup og endurgjald fyrir heilbrigðisþjónustu ég er þess fullviss að verði þetta frumvarp að lögum mun það vera skref í átt til þess að gera heilbrigðisráðherra og ríkisstjórn kleift að ná því markmiði að á íslandi verði veitt besta möguleg heilbrigðisþjónusta með hagkvæmni og jöfnuð að leiðarljósi og að kynslóðir framtíðarinnar eigi þar með betri möguleika á að njóta sömu gæða og við njótum í dag